Dnes nie je otázkou, či je dobré, aby bolo viac žien v dozorných radách firiem kótovaných na burze. Samozrejme, že je dobré pre samotné spoločnosti, ak existuje diverzita, a to nielen v zastúpení žien, ale aj napríklad osôb so zdravotným postihnutím alebo osôb rôznej národnosti.

Sú spoločnosti a krajiny v Európe, ktoré sú možno schopné prijať aj kvóty, nakoľko táto téma je v nich živá desiatky rokov. No zároveň tu máme krajiny, kde je skúsenosť s podobnými riešeniami veľmi nešťastná a negatívna. Nemyslím si preto, že je správne podporovať ženy spôsobom, ktorý ich postavenie v takýchto krajinách v skutočnosti spochybňuje. Myslím, že postupná organická zmena bude trvalejšia a viac v prospech žien ako kvótne riešenia, akokoľvek lákavo znejú.

Pracujme s mužmi, pracujme na podpore infraštruktúry pre rodiny, buďme my politici lídrami zmeny a upozorňujme na príklady dobrej praxe v úspešných krajinách a firmách.